Señor presidente, gracias, señor alto representante, por sus palabras, que yo y mi grupo compartimos plenamente. Es evidente que hay que reducir la tensión en la región, que el asesinato del general Soleimani ha podido tener consecuencias mucho peores de las que hemos visto. Hay que tratar de mantener —como la Unión Europea está intentando— el acuerdo nuclear, que es fundamental para nuestra seguridad. Quizás, en esa perspectiva, habría que tratar de hacer operativo el mecanismo del Instex para poder comerciar con Irán más allá de las sanciones extraterritoriales de los Estados Unidos. La activación del mecanismo de resolución de controversias es lógica en el marco de los incumplimientos y de los anuncios de futuros incumplimientos, pero, en todo caso, no podemos olvidar tampoco que Irán es un régimen autoritario, que ha asesinado a manifestantes y que financia y patrocina milicias en países como Irak, Líbano, Siria y Yemen.